Señor presidente, quisiera preguntarle a la señora Montserrat si ve procedente utilizar el Parlamento Europeo como instrumento para atacar al Gobierno de España, incluso sabiendo que esta Cámara no tiene competencias en lo que usted está trasladando.